Prenons un exemple emblématique celui du port du Pirée, le port historique d'Athènes.

Tsipras a fini par accepter, en avril dernier, la cession du Pirée au chinois Cosco, qui avait déjà obtenu la concession de deux terminaux à conteneurs. Autrement dit, le Pirée est en train de devenir l'une des portes d'entrée privilégiée pour les produits Made in China, qui inondent depuis des années le marché européen et ruinent nos industries. Non, les Grecs n'ont pas à être punis pour les fautes commises par leurs gouvernements successifs, d'autant que cette prétendue cure d'austérité que subissent les Grecs touche les autres peuples d'Europe.

Alexis vient en effet du verbe alexeïn, qui signifie défendre, garder, protéger. Or, ce qui fait défaut à nos gouvernants actuels, ce sont justement le courage et la volonté politique de protéger leurs peuples. En France, avec Marine Le Pen, comme dans beaucoup d'autres nations européennes, s'incarne aujourd'hui cette volonté ne pas se plier aux diktats de la finance mondialisée alliée aux bureaucrates de Bruxelles.